Señora presidenta. El Senado español rechazó el pasado 9 de abril una propuesta para que un congreso internacional revise la dimensión histórica del bombardeo de Gernika. La Legión Cóndor utilizó esta acción bélica contra población civil indefensa ‒un crimen de lesa humanidad‒ para ensayar las que cometería posteriormente en el resto de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Esta negativa es una consecuencia de la política española sobre memoria histórica, reiteradamente condenada por las principales instituciones internacionales. Las lagunas de formación en derechos fundamentales, que las Naciones Unidas denuncian en el poder judicial español, o la resistencia para asumir la propia diversidad, forman parte de esta herida sin curar.

La misma judicatura que les niega verdad, justicia y reparación se inventa acusaciones de rebelión para inhabilitar la mayoría absoluta recién elegida por la ciudadanía en Cataluña. La misma judicatura ha sido reiteradamente condenada por no investigar delitos de tortura. Un escándalo en cualquier otro Estado miembro.